Già da più di un anno è stato previsto che il soccorso umanitario non determina la punibilità, dobbiamo fare chiarezza di questo, altrimenti non abbiamo quell'approccio reale e solidale che invece dovremmo avere.